también necesitan nuestro apoyo de una manera cada vez más visible, más fuerte y más evidente, puesto que son las que, como líderes de sus comunidades, trabajan día a día a favor de sus desaparecidos, de las familias, luchan contra la violencia contra ellas y sus hijos, en la defensa también de sus comunidades, del entorno y de los recursos naturales.